Spoštovani predsednik, hvala za dano besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice, kolegi. Tudi pri zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju alternativnih skladov, se odpravlja, sklicevanje na zakon o trgu finančnih inštrumentov, ki bo s sprejetjem predloga ZTFI-ena, prenehal veljati. S tem se, bi rekel, zagotavlja ciljem pravne varnosti ter zagotavljanje jasnosti in preglednosti, kakovosti in, določnosti, predpisov. V Slovenski demokratski stranki predlogu, spremembe zakona ne bomo nasprotovali.